Vanachter bureaus zijn onhaalbare deadlines op papier gezet. In de Noordzee is een volledige aanlandplicht niet uitvoerbaar.

De Commissie weet het niet en legt het op het bordje van de visserijsector.

Onze vissers zijn ambitieus en vakkundig, maar ze kunnen niet het onmogelijke doen.

Dat betekent concreet dat onhaalbare deadlines voor de aanlandplicht alsnog bijgesteld moeten worden tijdens het proces, bijvoorbeeld via de meerjarenplannen.